Voorzitter, het is onacceptabel wat er is gebeurd. Het vreedzaam samenleven tussen Koerden, christenen en jezidi's onder democratisch zelfbestuur in Noordoost Syrië is wreed verstoord door de Turkse opmars met de orwelliaanse naam Peace Spring. Onze bondgenoten die zich in het belang van onze Europese veiligheid in de strijd tegen IS hebben opgeofferd, worden ruw uiteengedreven, met een nieuwe humanitaire crisis en verdere destabilisatie als gevolg.

Maar duidelijk is dat Turkije een grens is gepasseerd. Dat vereist een krachtige tegenreactie vanuit de EU, meer dan de zwakke veroordeling tot dusver, gegijzeld door de Turkse wurggreep van de vluchtelingendeal. Hoe geloofwaardig is Turkije nog als kandidaat lidstaat? Het is tijd voor het beëindigen van de toetredingsonderhandelingen.